Ja, hvala lepa za, za odgovora! Velik problem imam s tem, da se dodatno zaračunava osnovne storitve v domovih za ostarele. S terena poročajo o tem, da recimo v enem mesecu, če uporabnik prejme, lahko le, omejeno število, recimo plenic, posteljnin, in ko enkrat preseže ta, določeni normativ, mora odpreti denarnico, ne. Zanima me ... V osnovi me zanima, kakšen je argument, da kot skupnost nismo sposobni zagotoviti tako plenic, da en človek normalno lahko biva in uživa v dostojni starosti, človeško, in normalno. Glavni atribut socialne države je, da poskrbi za svoje najšibkejše člene in najšibkejši člen starostniki so, in če potrebujejo posebno obravnavo, je dolžnost socialne države, je dolžnost civilizirane družbe, da stopi skupaj in jim in jim to omogoči. Starejši državljanke in državljani so s svojim delom pa s časom in finančnim prispevkom in trudom in znanjem vložili, da se sploh ta socialna država, v kateri lahko vsi sorazmerno normalno uživamo, sploh ustvari, da lahko sploh normalno, funkcionira in tukaj je ključen del socialne države, skrb za prav te deležnike, polne storitve, ki jih ta sistem omogoča za njih in uživanje v teh, vsebinah v celoti. Zato predlagam v luči tega, pozdravljam seveda, da se na ministrstvih, pripravlja pripravlja omenjeni zakon, ampak predlagam pospešitev, pospešitev procesa, predlagam odprto diskusijo z različnimi deležniki, tudi na naslednji seji državnega zbora. Hvala lepa.